Dat blijkt trouwens uit alles wat we tot nu toe mochten vernemen ingewikkelde procedures, belemmeringen wat de onderwerpen betreft, en mocht er dan uiteindelijk toch iets van komen, dan is er een behandeling en vooral een besluitvorming in exact dezelfde eurocratische, weinig democratische cenakels als voorheen. Wat wij nodig hebben in Europa zijn bindende volksraadplegingen, bijvoorbeeld over de toetreding van Turkije. Dat hebben we nodig om de democratie te herstellen en het burgerinitiatief is daar jammer genoeg slechts een soort gecastreerde karikatuur van.